Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Rapporteur, merci pour le travail que nous avons réalisé ensemble. L'Union européenne a besoin d'un manifeste, d'une vision politique commune sur les grands défis liés à l'environnement à l'horizon 2020 et au delà. C'est là toute l'utilité de lancer un septième programme d'action pour l'environnement en mettant en synergie les cadres financiers existants et en mobilisant de nouvelles ressources de financement. Ce programme doit garantir la cohérence et l'articulation entre les stratégies environnementales de l'Union européenne et les politiques sectorielles, que ce soit l'agriculture, la pêche, la recherche et l'innovation, la santé, les transports, le développement régional, l'aménagement du territoire et les politiques urbaines,

Malgré la crise économique qui malmène l'Union européenne, nous ne devons pas céder à une vision à court terme et abandonner toute ambition dans le domaine environnemental et climatique.

Les enjeux sont trop importants, notamment en ce qui concerne l'utilisation efficace de nos ressources et la valorisation du capital naturel. Nous devons donc résolument investir dans l'économie durable et l'éco innovation, sources de croissance, de compétitivité et d'emplois. Il nous appartient de promouvoir l'éco conception, le recyclage mais aussi l'affichage environnemental des produits afin d'éviter les gaspillages et les mauvais choix de consommation. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette pédagogie environnementale nécessaire aux citoyens européens. Le programme d'action environnementale est un instrument de programmation politique mais c'est aussi un outil de communication. Il doit fournir la lisibilité et la prévisibilité nécessaires aux administrations nationales et locales, aux citoyens mais aussi aux entrepreneurs et aux investisseurs sur les choix environnementaux de l'Union européenne.